Señor Presidente, comparto la preocupación sobre la situación biológica de la población del atún rojo y coincido en la necesidad de adoptar medidas eficaces de conservación y gestión que no solo impidan su colapso, sino que también garanticen la sostenibilidad de la pesquería y el comercio responsable.

Además del ejemplo milenario de la almadraba, ha creado una zona de protección en el Mediterráneo, ha limitado la flota de cerco a seis buques y ha sido pionero en plantear la adopción de un plan de recuperación de la especie y un control documentado del comercio. Incorporar el atún rojo al Apéndice 1 de la CITES conllevaría la prohibición de su comercio internacional sin resolver los problemas de fondo no limita el volumen de capturas, puede desvíar los pabellones pesqueros hacia los países consumidores y es un paso al margen de los recientes acuerdos del ICCAT, la organización regional de gestión pesquera responsable de la ordenación de esta pesquería, y, por lo tanto, debilitaría la gobernanza internacional de los mares y el principio de pesca responsable. Hay que ir a la raíz de los problemas. Defendemos la reducción de capturas ya acordada en el ICCAT e incluso una moratoria si así lo determinan los informes científicos en marcha para la próxima campaña. Queremos que la Unión Europea refuerce su despliegue de control y cumpla las recomendaciones del ICCAT para asegurar la trazabilidad de los procesos de captura y las comercializaciones. Esta línea de actuación es compatible con la integración del atún rojo en el Apéndice 2 de la CITES, pero no es conciliable con el Apéndice 1, que debería reservarse para un escenario distinto y no someterse a condiciones que erosionaran su propia credibilidad como instrumento CITES. En todo caso, este debate debe dejar un mensaje claro la Unión Europea está totalmente comprometida con la sostenibilidad del atún rojo y adoptará las medidas necesarias para preservarlo.